Kreativní Evropa v tom loňském roce podpořila aktivity pro Evropský rok kulturního dědictví a já si vzpomínám na debatu, kdy Vy jste se obávala, že to bude jenom propagace, že to bude jenom zase evropská nálepka, ale nepůjde to až k lidem do regionů. Chtěla jsem se Vás zeptat, jestli jste se Vy osobně seznámila s nějakým úspěšným projektem?